Il est incontestable que des progrès ont été accomplis le système bancaire européen est plus robuste qu'il ne l'était, mais il serait illusoire de penser qu'il est à l'abri d'une prochaine crise tant que l'union bancaire n'est pas complète. Le troisième pilier, pourtant indispensable, n'est pas en place. La première application du régime de résolution soulève bien des interrogations. Il sera nécessaire de faire toute la transparence et de tirer les conclusions pour l'améliorer. Et je ne parle pas de la sous capitalisation de certaines banques, des créances douteuses, de la dette souveraine, du partage de risques insuffisant et de la nécessité d'une meilleure coordination entre autorités, sans oublier les défis que constituent les cyberattaques, qui exigent une attention accrue et des investissements importants dans la sécurité.